Herr Atkins! Der Präsident muss, wenn namentliche Abstimmungen beantragt sind, diese namentlichen Abstimmungen einzeln zur Abstimmung stellen.

Das habe ich getan. Ich habe gefragt.

In diesem Fall wendet er das in Absatz 5 vorgesehene Verfahren an.

Damit habe ich der Geschäftsordnung Genüge getan.

Ich hatte den Eindruck, dass Sie an einer effizienten Arbeit interessiert sind.